í hliðarsölum held ég einir níu og það veit á gott og ég spái því að um þetta mál takist góð samstaða á þinginu með þessum öfluga stuðningi sem ég veit að það á hjá sjálfstæðisflokknum nú vil ég ekki ræða meira um þann flokk nema í góðu einu meðal annars vegna þess að einn flutningsmanna þessa frumvarps auk mín er sjálfstæðismaðurinn pétur h blöndal sem er af mörgum góðum sjálfstæðismönnum einhver sá allra fremsti en að auki flytja þetta með mér þau háttvirtir þingmenn álfheiður ingadóttir guðmundur steingrímsson höskuldur þórhallsson ólína þorvarðardóttir skúli helgason þór saari þórunn sveinbjarnardóttir og þráinn bertelsson ég ætla ekki að skýra nákvæmt orðalag

og ég veit að háttvirtur sjálfstæðismenn sem hér ganga um sali og bíða spenntir í hliðarsölum eftir því að komast að í umræðu um þetta góða mál hafa þegar kynnt sér og

bæjum meiningin með þessu frumvarpi er í sem allra stystu máli sú að hægt sé að endurgreiða mönnum vörugjald af bíl sem breytt hefur verið innan lands með þeim hætti að hann notar metan í stað bensíns eða dísilolíu algerlega eða að einhverjum hluta það er auðvitað flutt framhaldi af þeim breytingum sem gerðar voru í fyrra í þessum efnum

þennan flokk af bílum það er bíla sem fluttir eru inn sem bensínbílar eða dísilbílar en menn hafa síðan af umhverfisástæðum og kostnaðarástæðum ákveðið að láta breyta í metanbíla það þarf ekki að hafa um það mörg orð að bæði

orkuskiptum í bílaflotanum sem við ræddum einmitt í gærdag og að auki getur þetta aukið atvinnu á íslandi sem ekki er vanþörf á ég er ekki að fullyrða að það sé stórkostleg aukning en núna er ástandið þannig að við horfum á hvert og eitt starf sem ákveðinn áfanga sem árangur í því atvinnuleysi sem við þurfum að búa við um stundir og linnir vonandi

og félaga sem er manna fróðastur um þessi efni og starfar reyndar á þessu sviði nú um stundir með lögum númer hundrað sjötíu og fimm tvö þúsund og átta um breyting á lögum númer tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og þrjú var heimilað að fella niður vörugjöld af innfluttum metanbílum í þeim tilgangi að gera samgöngur umhverfisvænni í samræmi við markmið um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda með lögum númer hundrað fjörutíu tvö þúsund og átta um breyting á sömu lögum var ráðherra veitt tímabundin heimild til að endurgreiða vörugjöld af bílum sem fluttir eru úr landi lögin veita hins vegar ekki heimild til að endurgreiða vörugjöld af bensín og dísilbifreiðum sem verðmæti eins og ég rakti áðan fjölda nýrra starfa og mikilvægan þekkingargrunn síðast en ekki síst á ákveðnum sviðum við breytingu dísilbíla í metanbíla eru hér unnin tilraunaverkefni í fremstu röð og með því að koma á þessari skipan sem hér er um rætt gætum við stutt við þau verkefni

öllum samkvæmt greinargerð með lögum sem áður var á minnst var gert ráð fyrir að meðalupphæð endurgreiðslu vörugjalds yrði um þrjú hundruð fimmtíu þúsund krónur breytileg eftir aldri bíla kostnaður við metanbreytingu á meðalstórum fólksbíl er um fjögur hundruð fimmtíu þúsund krónur og borgar sig upp á um þrjátíu til fimmtíu þúsund kílómetra akstri breytilegt eftir eldsneytiseyðslu ljóst er að jafnvel þótt upphæð endurgreiðslu lækki eitthvað vegna hækkandi aldurs bílaflotans yrði hér um verulega hvatningu að ræða fyrir íslenskar fjölskyldur að nota vistvæna innlenda orku á bíla sína bráðabirgðaákvæði laganna sem áður var á minnst munu nú vera í endurskoðun í fjármálaráðuneytinu en falla úr gildi að óbreyttu hér er því lagt til að gildistíminn sé framlengdur um tvö ár þá er því við að bæta að í umræðum í gær um vörugjald á ökutæki frá hæstvirtum fjármálaráðherra sagði ráðherrann að von væri

og orkuskiptum í flotanum og ég vona sannarlega að svo sé en þetta frumvarp kom auðvitað fram áður en það var en sá galli eða þá aðfinnslu verður auðvitað að setja fram um leið og vongleðin lýsir af áhugamönnum um fleiri metanbíla að í því frumvarpi sem í gær var mælt fyrir er ekki eingöngu fjallað um nýja bíla heldur líka hina eldri þar er eins og rakið var í þeim umræðum misvægi í metanbílunum á milli nýrra bíla og breyttra bíla í skattheimtunni sem er afar óæskileg og á bæði við vörugjaldið og bifreiðagjald það frumvarp sem hér er um að ræða kynni að verða til leiðbeiningar starfsmönnum hæstvirtur fjármálaráðherra við gerð hins nýja frumvarps en það getur ekki síður orðið til þess að nefndarmenn

þetta frumvarp saman við hundrað nítugustu frumvarpið á þingskjali tvö hundruð og fjórtán hundrað nítugasta og sjöunda mál sem heitir of löngu nafni til að við hinum að lesa það hér um metanvinnslu á íslandi er ýmislegt að segja og ég fagna þeirri nýju þingsályktunartillögu sem háttvirtur þingmaður arndís soffía hefur

og í greinargerð við það er farið ágætlega yfir möguleikana sem fyrir hendi eru í metanvinnslunni um þá vil ég einungis segja að upp úr greinargerð minni og okkar flutningsmanna að í urðunarsvæði sorpu á álfsnesi er sagt nægilegt magn af metani til að knýja um fjögur þúsund fólksbíla á ári sem er ekki lítið ef rétt reynist aðeins um tíu prósent af þessu vistvæna innlenda eldsneyti er nýtt nú afgangurinn er brenndur til að draga úr skaðsemi metans á lofthjúpinn en metan er einhver skaðlegasta gróðurhúsalofttegund sem um getur um tuttugu og einu sinni skaðlegri en koltvísýringur co tvö fyrir utan sorpu getum við auðvitað unnið metan úr fleiri urðunarstöðum eins og gert er með góðum árangri víða um heiminn úr úrgangi frá landbúnaði og matvælaiðnaði þetta eru menn farnir að þekkja ágætlega ekki síst þingmenn úr svokölluðum landbúnaðarkjördæmum en þetta metan sleppur núna allt óhindrað út í lofthjúp jarðar þannig að hér er sem sé um í raun og veru tvöfaldan ágóða að ræða að minnka koltvísýringslosunina og að slá á metanlosunina rannsóknir benda til þess að varlega

land allt bílar sem breytt er í metanknúna bíla geta eftir sem áður nýtt bensín og dísilolíu og því er í raun um tvíorkubíla að ræða að minnsta kosti á þessu stigi máls koltvísýringsútblástur frá

fimmtán þúsund kílómetra akstur er um tvö komma sjö tonn sé reiknað með að áttatíu prósent aksturs séu á bifreiðum eknum metani en tuttugu prósent á bifreiðum knúnum bensíni eða dísilolíu fæst samdráttur sem nemur tveimur komma tvö co tveimur tonnum ef notað er metangas sem annars hefði losast í andrúmsloftið svo sem frá landbúnaði bætast við þrettán tonn koltvísýringsígilda árlega getur því breyting á einum meðalstórum bensín eða dísilolíubíl yfir í metanknúinn bíl dregið úr losun sem nemur rúmlega fimmtán tonnum co tvö gildi ekinn metan kílómetra kostar um fimmtíu til sextíu prósent af eknum bensín eða dísil kílómetra þannig að kostnaðarhagræðingin er óljós en algengur eldsneytiskostnaður heimilis er um þrjú hundruð til fjögur hundruð þúsund krónur á ári með því að auðvelda almenningi að breyta bílum sínum í metanknúna bíla væri hægt að spara heimilunum í landinu umtalsvert fé eins og ég minntist á áðan er þetta alls ekki eina þingmálið á þinginu núna sem miðar í þessa átt sem betur fer hefur loftslagsvandinn sem nú má heita viðurkenndur en um voru miklar deilur fyrir nokkrum árum en þeim má heita lokið eftir það hafa menn tekið höndum saman um að reyna sem verða má að notfæra sér þá tæknilegu möguleika sem fyrir

og þingsályktunartillagan sem ég minntist á áðan og frumvarp hæstvirts fjármálaráðherra frá því í gær fjalla öll sérstaklega um metan það er ekki vegna þess margar og það er örugglega best að leyfa eins og hægt er þúsund blómum að

og almenning sem fer að sínum hag og að sínu viti ráða að einhverju leyti hvað verður úr í þessu máli hins vegar er metanið augljóslega eða kannski má segja líklegast besti kosturinn næstu árin ég þori ekki að segja áratugina vegna þess að framleiðslan er tiltölulega ör og efniviðurinn nægur síðan er það þannig að hægt er að koma við dreifingu um allt land og það er hægt að gera það strax en ekki er á sama hátt mögulegt með aðra þá kosti sem í boði eru í þessum efnum sjálfur hef ég töluvert horft á rafmagnsbílana sem er auðvitað skemmtilegur kostur og þægilegur á margan hátt ég hef

mín hyggja og þeirra sem gerst þekkja til að núna ber okkur að horfa fyrst og fremst á metanið þó þannig að engum öðrum dyrum sé lokað ég óska þess að að lokinni þessari umræðu gangi málið til efnahags og skattanefndar og fari þar í íhugun ásamt frumvarpi fjármálaráðherra í gær